Aber es wird immer deutlicher, dass das zugrundeliegende Problem ist, dass unsere Mitgliedstaaten allesamt Ichlinge sind. Die Frage ist immer Was bekomme ICH aus diesem Haushalt heraus? und nicht Was bringe ICH als Mehrwert in diesen Haushalt hinein? Anstelle eines gemeinsamen europäischen Interesses wird die EU von 27 Einzelinteressen dominiert. Wenn wir es nicht schaffen, ein gemeinsames Interesse dieser Europäischen Union zu formulieren, schaffen wir sie langfristig ab. Das ist etwas, was keiner von uns in diesem Haus, der bei Verstand ist, wollen kann.